Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. An diese deutsche Redewendung muss ich bei dem Thema denken, das wir heute diskutieren.